Monsieur le Président, la situation en France est extrêmement préoccupante. La situation en France, c'est d'abord et avant tout une très grande crise sociale. C'est la raison pour laquelle les sociaux démocrates ont proposé le débat d'actualité de mercredi à 15 heures, qui s'intitule Associer les travailleurs et les citoyens dans une transition juste pour une planète plus sûre.

C'est la raison pour laquelle nous demandons le report de ce débat et pour laquelle nous demandons à ce qu'il porte sur la situation française, d'abord et avant tout sur la question sociale qui existe en France, comme elle existe partout au sein de l'Union européenne.